um klukkan fjögur í dag fer fram umræða utan dagskrá um leynisamninga með varnarsamningnum nítján hundruð fimmtíu og eitt málshefjandi er háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon hæstvirts utanríkisráðherra valgerður sverrisdóttir verður til andsvara